Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione per ringraziare quest'Aula e i tanti colleghi e le tante colleghe che mi hanno espresso solidarietà per quanto accaduto e colgo l'occasione anche per porgere la mia più viva solidarietà alla collega Sargentini, per le minacce che ha ricevuto. Brevemente, noi siamo stati aggrediti da militanti di CasaPound, aggrediti e minacciati con mazze, tirapugni, catene. Il mio assistente parlamentare, in questo momento si trova a casa con nove punti di sutura alla testa, un altro ragazzo ha due vertebre rotte.

Questo perché abbiamo ritenuto necessario aspettare una ragazza cittadina italiana, ma di origine etiope e quindi con la pelle scura, che aveva paura di attraversare la strada di casa sua, perché occupata da esponenti di CasaPound, che poi hanno messo in atto l'aggressione di cui vi ho parlato. Credo che quest'Aula debba sapere che solo in Italia, dal 2014 al 2018 sono avvenute oltre 100 aggressioni da parte di organizzazioni neofasciste.

Ora, io chiedo a nome del gruppo che ci sia una risoluzione sull'emergere della violenza neofascista in Europa. Lo chiedo perché l'antifascismo deve essere un valore fondativo dell'Unione europea. Lo chiedo perché la violenza neofascista sta avanzando in tutta Europa, insieme alle forze neofasciste ed esplicitamente razziste. Lo chiedo a maggior ragione e molto preoccupata di quanto accade in uno Stato fondatore dell'Unione europea, come l'Italia.